Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim. Spoštovane kolegice in kolegi. Takole, na prvem mestu seveda osveščanje in vzgoja, naših mladostnikov, pa tudi nas samih sebe, ne. In spreminjanje samih sebe. Na tej razpravi je bilo kar veliko izrečenega o korajži in tudi o omejevanju. Ampak prav zato, za tiste korajžne, smo dejansko mi tukaj, v tej hiši, da jih malo omejujemo. Najbolj korajžni se tudi poškodujejo. Najbolj korajžni šoferji se tudi jim zgodi prometna nezgoda s smrtnimi izidi. Tako, da naš predlog je dejansko na poti k temu , da se izniči možnost vsake poškodbe in smrti med mladimi zaradi ali pa invalidnosti med mladimi zaradi pirotehnike. V tujini se je zgodilo kar nekaj smrti v zadnjih letih, pri nas je pa bilo v letu dva šestnajst zgodba, da je mladenič ob prižigu petarde izgubil obe roki. Štirinajst let je imel, ime mu je bilo Martin. In sicer obe roki sta dejansko bili, kako naj rečem, naenkrat raztreseni po po stenah njegove sobe. In policist, ki je to prišel gledat je rekel, da takšnega prizora resnično ne pozabiš nekaj let in ne spiš, čeprav je že videl marsikaj. Tudi zdravniki so takrat povedali, da si želijo, da tega dneva ne bi nikoli bilo, fant, in fanta in njegovih poškodb ne bodo nikoli pozabili. Martin, ki je bil takrat star štirinajst let, pa je potem leta dva osemnajst povedal, da bi naredil vse, če bi lahko le enega mladega človeka odvrnil od prižiga petarde in tragedije, ki se je zgodila njemu. O čem smo se pogovarjali? O tem, da seveda se poškodbe dogajajo, če jih dejansko ne omejujemo, in bom rekel, da je že zaskrbljujoče to, da je pač bilo, nekaj manj uporabe zaradi te, in te zakonodaje, ampak še vedno pa nismo bili za novo leto iz osemnajst na devetnajst brez poškodb. In če moram reči, da je poškodba pa invalidnost katerekoli osebe v tej državi za nas kot poslance tragedija, potem je jasno tudi, da je katastrofa pa še večja tragedija travma za starše otroka, ki se mu to zgodi, in pa seveda kalvarija skozi življenje za invalidnega otroka. Ampak vsekakor moramo tudi vedeti, da so starši močno izgubili nadzor nad tem kaj, kaj se jim dogaja v družini, in iz tega naslova tudi, bom rekel, da smo nekako včasih premehki in dovolimo , da otroci uporabljajo zadeve. Pa ne rečem, da nismo gdaj prižgali kakšne petarde ali, ali odvrgli kakšne rakete za silvestrovo, ampak če se to dogaja s starši skupaj je eno, ko pa so otroci prepuščeni sami sebi, pa dejansko, ali pa im še starši kupijo te zadeve, potem pa je to resnično obsojanja vredno. glede na to, da se pač, pokanje dotika tudi živali, moram reči, da vsi lastniki psov, vsi lastniki, mačk dejansko se močno trudijo, da bi se jim nekako zagotovilo mirno spanje, kajti takrat, ko se dogaja, ne vem, na Štajerskem tudi pusti ali pa silvestrovanje, takrat so te živali nekako tudi ogrožene. Bili so primeri, ko so, ne vem, psi podlegli kapi zaradi strahu in tako naprej. Tako da mislim, da smo vseeno s tem predlogom na dobri poti, pa tudi, da osveščamo in vzgajamo. Hvala.